Posebno korisnim smatram mogućnost podnošenja zahtjeva preko jedinstvene točke, odnosno internetskog portala, jer predstavlja dobar primjer korištenja naprednih tehnologija kako bi se prevladale administrativne prepreke i ograničenja. Briga o sudionicima kliničkog ispitivanja i njihova zaštita u svakom nam trenutku moraju biti od posebne važnosti pa se mogu samo složiti s duhom ovoga prijedloga. No, smatram kako briga o bolesnim građanima i budućim pacijentima kojima određeni lijek koji se testira može donijeti olakšanje ili izlječenje u određenoj mjeri ipak treba ograničiti prava sudionika u testiranju. Stoga ne mogu podržati prijedlog u onom dijelu u kojemu dozvoljava povlačenje informiranog pristanka sudionika u svakom trenutku i bez obrazloženja, te odgovornosti za prouzročenu štetu. Smatram da bi se ovakvom praksom potencijalno ugrozio veliki broj kliničkih ispitivanja koja ne samo da puno koštaju, već mogu rezultirati ogromnim koristima za kvalitetu života naših građana.